zakłada poprawę zarządzania wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem migracji oraz ochronę granic zewnętrznych. Zakłada także wzmocnienie globalnego wymiaru Europy przez eliminowanie przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu. Promowanie zrównoważonego rozwoju będzie także przyświecać działaniom prowadzonym w ramach budżetu Unii Europejskiej poza Unią, w krajach sąsiadujących.

Wierzymy, że jest to też dobry budżet do startu nowych wieloletnich ram finansowych. ECR uważa, że wyniki głosowania w Komisji Budżetowej były dobre i budżet wart jest poparcia.

Tu w kompromisie znalazło się dobre miejsce dla wsparcia dla rolnictwa. Chcielibyśmy tylko, by ten budżet został ustalony w czasie i by uniknąć błędów z minionych lat, kiedy nie w czasie przeznaczano dedykacje finansowe i były różnego rodzaju zaległości, które powodowały trudności u beneficjentów.